Klar ist allerdings, dass im UN Menschenrechtsrat eine Reihe von Ländern sitzen, die es selber mit den Menschenrechten nicht so genau nehmen. In Russland etwa werden Regimegegner bekanntlich verhaftet, aus Mali und Syrien täglich neue Menschenrechtsverletzungen gemeldet. Leider und das ist besonders beschämend haben die USA in ihrem Kampf gegen den Terror, der durchaus legitim ist, auch eine Reihe von anderen UN und EU Mitgliedstaaten in Menschenrechtsverletzungen verwickelt. Das wissen wir. Hinsichtlich Israels sollte jedenfalls kritisch hinterfragt werden, ob die propagierte Zwei Staaten Lösung tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist. Mit dem Festhalten an sich selbst auferlegten Dogmen wird man den Konflikt nicht lösen können.